À cette fin, je suggère à la Commission européenne d'engager un travail préparatoire qui est politiquement nécessaire. Il s'agit d'évaluer, secteur par secteur, les économies budgétaires globales qui sont ou seront rendues possibles par le transfert d'une compétence au niveau européen. Un corps européen de gardes frontières sera évidemment plus efficace et moins coûteux que vingt huit polices nationales des frontières. Le ciel unique un seul contrôle aérien coûtera moins que vingt huit contrôles nationaux et améliorera la sécurité aérienne. Les remarquables commissaires chargés de la concurrence obtiennent chaque année de la part des multinationales des milliards d'euros d'amende hors de portée de nos autorités nationales. À la limite, un euro de plus dépensé à Bruxelles peut permettre d'économiser vingt huit euros dans les États membres, c'est la simple traduction budgétaire du principe de subsidiarité.